Aber das eigentliche Problem ist, dass viele schutzbedürftige Menschen gar keine andere Möglichkeit sehen, nach Europa zu kommen und hier Asyl zu beantragen. Das wird von kriminellen Gruppen ausgenutzt.

Wir müssen europäische Solidarität in der Asylpolitik einfordern, faire Beteiligung aller Mitgliedstaaten sicherstellen und die Implementierung neuer Asylregeln kritisch begleiten.

Litauen könnte da vielleicht ein gutes Beispiel geben.

Aber ich erwarte von der Kommission mehr Mut und neue Vorschläge auch im Bereich legaler Arbeitsmigration jenseits von Blue Card und Saisonarbeit.

Mehr Engagement bei der Integration ist notwendig für ein weiter friedliches Miteinander und auch als wichtiger Baustein gegen jegliche Form der Radikalisierung.